ég hef kosið að segja hér örfáorð varðandi yfirlýsingu hæstvirts forsætisráðherra varðandi þá frestun sem nú er augljóslega að verða á því að hér verði lagt fram frumvarp sem mælir fyrir bótum til þeirra einstaklinga sem urðu fyrir hroðalegum misgjörðum á breiðavíkurheimilinu á því sautján ára tímabili sem leitt hefur verið í ljós að börnin sem vistuð voru á breiðavíkurheimilinu hafi þurft að þola ofbeldi og illa meðferð ég batt við það nokkrar vonir í lok mars þegar hæstvirtur forsætisráðherra fylgdi úr hlaði skýrslu þeirri sem fjallar um breiðavíkurheimilið að nú yrði undinn bráður bugur að því að tryggja að þeir einstaklingar sem hér eiga í hlut fengju þær bætur sem eðlilegt hlýtur að geta talist að þeirra bíði af hálfu opinberra aðila ég lýsi yfir vonbrigðum með að mat hæstvirtur forsætisráðherra á málinu lok mars skuli ekki hafa gengið eftir og að það skuli þurfa að bíða enn eftir þessum bótum því að það að koma hreyfingu á þær tilfinningar og þær minningar sem þessir einstaklingar sem hér eiga í hluta búa yfir gerir það að verkum að það þarf að vinna hratt en það þarf líka að vinna

viðbót eftir úrlausn ég treysti því þá líka að sú úrlausn verði það góð að það verði biðarinnar virði